Dochádza v tejto krajine k tranzícii z diktatúry na demokraciu a v prípade, ak všetko pôjde dobre. Avšak vieme, že podobné zmeny režimov sú veľmi náročné a zdĺhavé. Ako príklad môžme uviesť napríklad vojnu v Iraku, ktorá stále nepriniesla žiadne výsledky, a situácia v krajine je stále veľmi kritická. Považujem preto za veľmi dôležité, aby sme pozorne sledovali nový vývoj v Líbyi a urobili všetko preto, aby nedošlo k ďalšiemu krvipreliatiu. Plne súhlasím s vyhlásením pani Ashtonovej. Naozaj je najvyšší čas na to, aby moc v krajine bola odovzdaná do rúk ľudu. Táto situácia nie je výzvou a ťažkou skúškou ľudu tejto krajiny, ale takisto aj celého medzinárodného spoločenstva.